4. októbra postihlo obyvateľov obcí Kolontár a Devečer, keď ich náhle zaliala obrovská vlna chemického kalu z odkaliska neďalekej továrne. Ako sa s odstupom času ukazuje, aj v tomto prípade zaplatili nevinní ľudia z postihnutých obcí najvyššiu daň za nepozornosť iných, tých, ktorí mali dbať o funkčnosť a bezpečnosť odkaliska, a teda aj o bezpečnosť týchto domovov. Som rád, že medzi prvými, ktorí prišli dobrovoľne poskytnúť pomoc postihnutým občanom boli záchranárski špecialisti a dobrovoľní hasiči práve zo Slovenska. Slováci neváhali okamžite opustiť svoje domovy, svoje rodiny, aby pomohli nešťastným, postihnutým ľuďom susednej krajiny Maďarska. Viem, že rany z nešťastia sa budú v Kolontári a Devečeri hojiť ešte veľmi dlho, ale my už teraz musíme myslieť aj na to, že takýchto zanedbaných, nebezpečných nádrží s chemickým či iným odpadom, môže byť po Európe viacej. Jedna sa po náhlej kontrole nášho ministerstva pôdohospodárstva našla dokonca aj v mojej krajine. Ukazuje sa, že odkladanie priemyselného či banského odpadu na skládky nie je dobrým riešením pre spoločnosť ani pre životné prostredie. Preto by sme sa mali vážne začať zaoberať požiadavkou, aby každá priemyselná či banská aktivita bola povolená len vtedy, ak súčasťou jej výrobného či produkčného cyklu bude aj okamžitá a úplná likvidácia či neutralizácia vznikajúceho odpadu.